Avoir la prétention de vouloir décider seul du siège des institutions est une erreur.

Les coûts sur Strasbourg sortent du chapeau des anti Strasbourg et ne sont pas fondés.

Certains députés prennent leurs désirs pour des réalités, tout cela en utilisant le prétexte d'un soutien citoyen. La fameuse pétition, qui aurait recueilli plus d'un million de signatures, présente des faux chiffres. Une seule signature est clairement valide, celle de l'initiatrice de la pétition, la commissaire Mme Malmström. Toutes les autres d'ailleurs moins d'un million ne sont pas recevables au regard de notre règlement intérieur. J'ai en outre relevé des noms et des adresses mail qui apparaissent plusieurs fois dans les signatures.

Marzouki, venait dans cet hémicycle, soulignant le haut lieu de la démocratie, de la paix et de la fraternité entre les peuples que représente explicitement Strasbourg. Nous étions tous debout pour l'applaudir! Ce rapport, désormais, représente une trahison pour ces valeurs que nous défendons. Attaquer Strasbourg, c'est affaiblir l'Europe, c'est prendre le risque de renforcer l'eurocratie, l'europhobie et donc le populisme!